Wir brauchen das miteinander Arbeiten, das miteinander Projekte entwickeln und eine deutliche Sprache in der Hoffnung, dass sich etwas bewegt.

Das wäre für Sie doch wahrscheinlich der Untergang des Abendlandes.